Probleem is om het om te zetten in producten en de hele keten te organiseren. Het heeft natuurlijk niet zo heel veel zin als we ontzettend veel patenten genereren, die verkopen over de wereld en als de toegevoegde waarde daarvan in andere delen van de wereld terechtkomt.

Dat kan ook, niet alleen door Europees geld, maar door eigen geld van de lidstaat. Zo creëer je één gezamenlijke agenda en daarin zijn ook instrumenten als joint programming van groot belang. Nog twee kleine puntjes.

Het is heel belangrijk en bij de vaststelling van de verordeningen zullen we het vertalen in nieuw perspectief.